Bezprecedentné vyhlásenie predsedu Parlamentu, druhého najvyššieho predstaviteľa Maďarskej republiky, pána Kövéra, ktorý spochybňuje Parížsku zmluvu, ktorý spochybňuje hranice, len potvrdzujú, aký stupeň revizionizmu maďarská politika uplatňuje. Je smutné, že vláda Ivety Radičovej na Slovensku pod záštitou nekonfliktnosti zakrýva svoju neschopnosť reagovať na dvojité občianstvo, na ústavu Maďarskej republiky, na volebné právo Maďarov žijúcich v susedných krajinách a na vyjadrenia predsedu Parlamentu. Mrzí ma neschopnosť našej vlády, ale zarážajúce je aj mlčanie Európskych inštitúcií, ktoré ako keby nechceli vidieť pošľapávanie európskeho práva predsedajúcou krajinou. Dúfam, že predstavitelia Európskych inštitúcií pozorne počúvajú a monitorujú situáciu v Maďarsku a v krátkom čase sa rigorózne vyjadria k spochybňovaniu hraníc, k spochybňovaniu Parížskej mierovej zmluvy, k maďarskej ústave, v ktorej je zakotvená podpora kolektívnych práv maďarských menšín a vytváranie kolektívnych samospráv.